Das muss man auch den Mitgliedstaaten immer wieder sagen.

Ich will ein weiteres Beispiel nennen, sehr plakativ Galileo. Ich glaube nicht, dass Finnland es alleine schaffen würde, ein solches Satellitensystem auf die Beine zu stellen. Und selbst nach dem Brexit wollen ja die Briten daran weiter teilhaben. Da sehen wir also Es macht Sinn. Und dann macht es eben leider keinen Sinn, wenn andererseits, nachdem schon Milliarden investiert wurden, jetzt kleinteilig kleine Millionenbeträge dort gestrichen werden sollen, um diesen Mehrwert kaputt zu machen. Da appelliere ich an alle Lasst uns bitte gemeinsam diesen Mehrwert sehen. Da gibt es viele weitere Beispiele. Und ein zweiter Grundsatz, den wir auch als Parlament hier beachten müssen, ist sehr wichtig Wir dürfen montags nicht anders reden, als wir dienstags in der Haushaltsdebatte reden.

Da müssen wir besser werden. Beim nächsten Mal haben wir die Chance dazu. Wir dürfen montags nicht anders reden als am Dienstag, da müssen wir uns als Parlament an die eigene Nase fassen.